Herr Präsident! Zu dem vorliegenden Initiativbericht über die Strategie für die innere Sicherheit der Europäischen Union ist erst einmal festzustellen, dass er ein sehr wichtiger Bericht ist, denn der europäische Binnenmarkt so leid uns das tut schafft natürlich auch für die Kriminalität neue Möglichkeiten.